Predsedujoči, hvala za besedo , spoštovane kolegice in kolegi. Uporaba pirotehničnih izdelkov je v naših prostorih problematična, kar vedno znova ugotavljamo ob prihajajočih božično-novoletnih praznikih, predvsem takrat. In takrat se ponovno zavemo, da je stanje problematično, saj prihaja do množičnih kršitev po celi Sloveniji. Ko pa prebiramo statistiko, s katero nam je postregla policija, pa lahko ugotovimo, da ugotovljenih kršitev ni ravno veliko. In moramo vedeti, da ta statistika pomeni le ugotovljene kršitve in odkritja storilce prekrškov, kajti, če policisti ne odkrijejo storilca prekrška, potem tudi ukrepa ni. In to so, tukaj bom rekel, so izjeme, sicer kazniva dejanja, ker policisti vsakem primeru podajajo ovadbo bodisi zoper znanega bodisi zoper neznanega storilca, kar pa se prekrškov tiče, je pa tako, kot sem dejal. Če ne ugotovijo storilca, potem kršitve ni in potem tudi ni zabeležena kršitev v, v njihovih evidencah. Seveda, tukaj bil zelo zanimiv podatek, ki bi povedal, koliko prijav so policisti prejeli zaradi kršitev s področja uporabe pirotehničnih izdelkov in to bi bila mora neka realna slika, ki bi kazala na to, kako problematično stanje je na tem področju. Zdaj, številka šestinšestdeset kršitev določb Zakona o eksplozivih oziroma eksplozivnih pirotehničnih izdelkih, kolikor se v času od prvega dvanajstega dva osemnajst do desetega prvega dva devetnajst zaznali policisti, pravzaprav ne predstavlja neke velike problematike, ki pa je, kot sem že prej povedal, v realnosti veliko višja. Zdaj, če so v tem času postavite v bližino romskih naselij, na primer v Kočevju, boste to številko dobili v roku ene ure. Zagotovo. Pa verjetno še kje drugje po Dolenjski sploh. Policija sicer pravi, da skozi daljše obdobje ugotavlja konstanten trend upadanja rešitev, vendar pa če bi vprašali ljudi, ki živijo v bližini teh romskih naselij, bi povedali nekaj čisto drugega. Na to mojo tezo seveda kaže tudi podatek, da se vsako leto zaseže več pirotehničnih izdelkov. Jaz zato potrdim, da je problematiko uporabe pirotehničnih izdelkov problematično. Je bila, je in bo. In, če ne bomo izvedli ustreznih ukrepov, bo zadeva najmanj takšna, kot je, če ne tudi slabša. Po te območju, ob tem obdobju se seveda tudi, bom rekel, na območju Kočevja, od kjer prihajam, pa tudi verjamem, da nekje drugje, pojavljajo vlomi v kioske, kjer se hranijo taki pirotehničnih izdelki, ki so namenjeni prodaji ljudem. Pride do odtujitve teh artiklov, kasneje se prodaja na črnem trgu , drugi hud problem, na katerega bi bilo morda že izpostavljeno v nekaterih gradivih, pa je prodaja izdelkov po spletu. Moram reči, da legalni trgovci s pirotehničnimi izdelki pri nas, v naši državi, se držijo pravil nabave in pa prodaje, tako glede starosti kupcev kot glede prepovedi prodaje iz tistih kategorij, ki niso namenjene fizičnim osebam. Popolnoma drugače je pa pri prodaji preko spleta, ki je ta pravila pravzaprav ne veljajo in nimajo učinka, razen spletne, razen spletne trgovine, ki obstajajo, namreč vse bolj jemljejo prostor uradnim trgovcem, s čimer ne samo, da gre za nelojalno konkurenco, gre tudi za nevarno raboto glede prodaje izdelkov mladoletnikom in glede prodaje prepovedanih izdelkov. Za nabavo pirotehničnih izdelkov v tem primeru pravzaprav potrebuješ samo neki domači naslov in pa denar. Naročiš, plačaš in dobiš neoznačen paket s kurirsko pošto pred vrata, na domači naslov in tukaj se pravzaprav pojavlja vprašanje učinkovitosti organov, ki bi taka dejanja morala odkrivati , preganjati in preprečevati. Pristojni inšpektorat sicer pravi, da aktivno sodelujejo s policijo pri pridobivanju podatkov o dejavnosti takih podjetij v Sloveniji in pristojnim organom predlagajo sprejem ukrepov, kot je blokiranje spletnih domen . Predlaganje ukrepov je premalo . Menim, da je v teh primerih morali biti bolj učinkoviti in postopki bi morali hitreje steči. Torej, ne samo nekomu predlagati blokiranje spletne domene, temveč jo tudi takoj blokirati in to blokado izvesti nemudoma, kajti vsak dan, ko se odlaša, ko se to predlaga, pride v državo določena kvota, določena količina teh pirotehničnih izdelkov, ki tako ogrožajo vse uporabnike same in pa seveda tudi vse ostale. Te spremembe, ki jih predlaga Slovenska demokratska stranka, po moji oceni, ne bojo ne vem kako pripomogli k izboljšanju stanja na tem področju. Zdaj, omejitev prodaje na pet dni in pa uporabe na enajst ur ne bo omejila prodaje po splet. Omejila bo legalne trgovce. Opozoril bi pa še na nekaj, kar ključno vpliva na spoštovanje predpisov in to je nadzor. Jaz verjamem, da vse veste, ali pa vemo, kako težko je odkrivati take prekrške, ki se zgodijo hipoma. Ko je prekršek zaznan, je pravzaprav že izvršen, in ko občani za tem pokličejo policijo, praviloma pa se pri tem ne želijo izpostavljati, lahko policisti ugotovijo le, da je nekdo bil tam, da je verjetno res vrgel neko petardo, ampak ga že zdavno ni več tam. In ti prekrški so dokazljivi, zgolj če ga policist zaloti pri prekršku oziroma, če prijavitelj se upa s osebno izpostaviti, in pa pogoj mora biti še seveda, da mora biti storilec znan. To pa je izjemno redko. In opozoril bi tukaj še na pravne težave pri dokazovanju prekrška. Zakaj to govorim? Govorim zato, da ugotovijo, v kakšni problematiki imamo že, že mi v obstoječem stanju ob obstoječi zakonodaji. Torej, v momentu, ki se bo zgodil, ko bodo nastopili ti prazniki, ne glede na to, ali mi popolnoma prepovemo ali ne prepovem. Torej, pravne težave pri dokazovanju prestopka, recimo imam v mislih en klasičen prekršek, ko storilec uporabiti pirotehnični izdelek. kaj to pomeni? To pomeni, da takrat, ko to uporabi, je predmet prekrška že uničenje in se, ampak vsi vemo, da seveda ima ponavadi storilec v žepu še nekaj takih izdelkov. Vendar če policist ni neposredno zaznal kršitve, ne sme opraviti pregleda osebe in tako tudi prekrška ne more dokazati. Še več. Storilec lahko pravzaprav odkoraka s polnimi žepu petard mimo njega. Torej, ko niso izpolnjeni ti pogoji. Niso pa nikoli izpolnjeni, če ga policist samo ni zaznal. Takrat tudi tega pregleda ne more in ne sme opraviti, ne. In tako smo pri anomaliji, ko sicer želimo, da so policisti učinkoviti, ne damo pa jih ustreznega orodja. Pol jih pa še kritiziramo. Ponavadi tudi ni pogojev, da bi se opravila, v teh primerih neka osebna preiskava na podlagi odredbe sodišča in tu se pravzaprav kaže ta neučinkovitost in, ali pa rigidnost tega našega sistema. Jaz seveda samo pozdravljam aktivnosti policije, njihove preventivne akcije, angažiranost društev, gibanj, medijev in vseh, ki se trudijo k temu, da se uporaba pirotehnike zmanjša ali pa popolnoma ukine. Vendar, kot sem dejal, ti ukrepi ne bojo bistveno pripomogli k izboljšanju stanja. Potrebno bi bilo pravzaprav razmišljati o celoviti spremembi tega zakona, s popolno omejitvijo prodaje ali uporabe. Ob tem pa ne gre pozabiti tudi, predvsem, ali pa predvsem na vzgojo staršev, ki so tisti, ki na dolgi rok lahko celovito in učinkovito omejijo to problematiko, ne glede na to, kaj bo država ukrenila. Vendar, do tam je še daleč pravzaprav. In, kje imamo mi težavo, za konec. Torej, glejte, ko ste oziroma ko so sprejemali zakonodajo, predvsem Zakon o nalogah in pooblastilih policije ali pa, in takrat ste ali pa so policiji nekako zvezali roke in razpravljali, kako jim ne smemo dati več pooblastil, da ne bo prihajalo do zlorab. Ne. Zdaj, ko obravnavamo neko drugo problematiko, pa se čudimo zakaj policija tukaj ni učinkovita. Glejte, spoštovani, ravno zato, ker takrat ima v mislih nekaj drugega, in ne vemo, kakšne posledice bojo, bodo nastopile potem v nekem drugem momentu, ne. In takrat jim jemljemo in ko jim jemljemo in pa dajemo pooblastila, pravzaprav nimamo vabilu realnih situacij, ki nastopijo ob dejanju ali omejevanju pooblastil. Zato je potrebno v teh primerih vedno razmišljati tudi malo širše. In če ste me dobro zdaj poslušali , dokler ne bo nadzor urejen na način, da bo fiktiven, učinkovit, tudi če popolnoma prepovemo, seveda bo še vedno prihajalo do poskusov zlorab. Ampak če takrat sistem ne bo učinkovit, potem je vse skupaj zastonj. Hvala lepa.